Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte mit einer positiven Sache anfangen. Ich war als Wahlbeobachterin in der Ukraine, und ich habe mir vor den Wahlen große Sorgen gemacht, weil ich dachte, die Frustrationen vieler Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine mit dem, was in den letzten Jahren passiert ist, würde dazu führen, dass die Wahlbeteiligung drastisch zurückgeht. Das Gegenteil ist der Fall gewesen, es gab wieder fast 60 Wahlbeteiligung. Und an dieser Stelle müssen wir, glaube ich, uns auch verpflichten gegenüber diesen vielen Bürgerinnen und Bürgern dieses großen Landes in unserer Nachbarschaft, die eigentlich bisher die Garantie bei jeder Wahl dafür geben, dass die Ukraine auf einem demokratischen Weg ist. Die negativen Punkte sind von allen Vorrednern insbesondere auch von Kommissar Füle angesprochen worden. Er hat bestätigt, was die internationalen Beobachtungskommissionen an Rückschritt beobachtet haben. Ich will das jetzt hier nicht wiederholen, ich will aber auf einen Punkt von Cox und Kwasniewski eingehen, die in ihrem Bericht, den sie uns vorgelegt haben, gesagt haben, es gibt ein großes grundsätzliches Problem in der Ukraine, das ist das Problem, dass das Recht immer da ist, wo die Macht ist, dass der Staat, diejenigen, die die Macht haben, das Recht setzen. Und dass das zurzeit eben dazu führt, dass es die politische Unrechtsjustiz gegen Timoschenko, Lutschenko und andere gibt. Das muss sich ändern! Denn das ist keine Rechtsstaatlichkeit, das steht der Annäherung an die Europäische Union zentral im Wege. Ich bin für ein gutes Visaabkommen seit langem.